Domnule președinte, consider că printre prioritățile Uniunii la Consiliul pentru drepturile omului ar fi trebuit să se numere și situația din regiunea transnistreană, mai ales în contextul creșterii tensiunilor din vecinătatea estică. În ciuda faptului că la inițiativa mea, Parlamentul European a adoptat o rezoluție despre încălcarea dreptului la educație în limba română în regiunea transnistreană, așa zisele autorități de la Tiraspol continuă practicile staliniste. S a ajuns atât de departe încât, după ce a fost arestat, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol a fost trimis în judecată sub acuzația de contrabandă cu valută, când de fapt el transporta salariile profesorilor. Totul se desfășoară sub patronajul așa numitelor trupe rusești de menținere a păcii, care țin în viață regimul separatist. În plus, în ultimele zile, militarii ruși se pare că au primit muniție de război și au intrat în stare de alertă, teoretic din cauza situației din Ucraina. Însă în ultima vreme și nu numai, Rusia ne a demonstrat cum acționează când își urmărește interesele, iar Crimeea este cel mai bun exemplu. Atrag atenția că există riscul ca instabilitatea din Ucraina să fie exportată de Rusia și în Republica Moldova.